En we zien dat de Europese Commissie nu zegt laten we deze methode toestaan. Ze is voldoende onderzocht, ze heeft bewezen voordelen.